Sie haben mit den Fraktionsspitzen das Vorgehen besprochen gehabt, und ich möchte ausdrücklich das Vorgehen noch einmal unterstützen, auch im Namen der Kollegen Fraktionsvorsitzenden.

Das Europäische Parlament hat letzte Woche bewiesen, dass wir mit der Unterstützung der Kommissionsvorschläge, dass wir als Institution Teil der Lösung sind. Wir sind bereit, zu handeln, und wir hoffen, dass auch die Mitgliedstaaten am Ende der Tage bereit sind, zu handeln.